Sistemul judiciar din Rwanda a încălcat toate prevederile internaționale în procesul doamnei Victoire Ingabire. Aceasta a fost acuzată de revizionism și înaltă trădare, iar la proces au fost folosite dovezi contrafăcute și mărturisiri luate sub tortură. Un martor a declarat că serviciile de informații ruandez au fabricat dovezi împotriva doamnei Ingabire. Patru martori ai acuzării și coacuzării au declarat că mărturiile lor au fost falsificate. Victoire Ingabire este un politician cunoscut în Rwanda și a fost împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2010. Domnia sa nu este singurul politician persecutat de autoritățile ruandeze. Este scandalos că președintele Kagame al Rwandei își permite orice acțiuni împotriva opozanților săi. Rwanda este membru al Acordului de la Cotonou, care condiționează finanțarea de democratizarea țării. Aceste acțiuni ale justiției demonstrează că Rwanda nu se democratizează.